Die verpflichtende Kennzeichnung schadet mittelständischen Betrieben, ohne den Verbrauchern zu helfen. Eine Folgenabschätzung der Kommission, die wir doch immer so einfordern, sieht drastische Kostenerhöhungen für mittelständische Betriebe vor, weil eben Lagerstätten neu gebaut werden müssten. Die dann auch anstehende Bürokratie steht wirklich in keinem Verhältnis zum Nutzen. Insbesondere die linke Seite im Parlament muss sich langsam die Frage gefallen lassen, wer diese unnötige Bürokratie und damit auch die Europaverdrossenheit verantwortet. Es ist eine Politik der Bevormundung, die wir hier immer mehr, gerade von der linken Seite, im Parlament erfahren müssen. Machen wir endlich Ernst damit, dass sich die EU auf die wichtigen und auf die großen Themen konzentriert!